Česká republika je navíc ekonomicky takřka závislá na bezproblémovém fungování pohybu zboží.

Jen pro představu, zrušení schengenského prostoru by podle studie Evropského parlamentu přišlo na sto až dvě stě třicet miliard EUR během deseti let. Schengenský prostor byl od začátku koncipován jako organismus, který zahrnuje prvky svobody a bezpečnosti. Svoboda volného pohybu bez vnitřních hranic je od počátku této myšlenky vyvažována. Vyvažována nejenom důležitou ochranou vnějších hranic, ale i systémem řady dalších navazujících předpisů.

Těším se na nové členy schengenského prostoru.